Fundusze strukturalne są najbardziej efektywnymi mechanizmami Unii Europejskiej w zakresie równoważenia szans, stymulowania wzrostu gospodarczego, jak i ułatwień w tworzeniu miejsc pracy. W krajach takich jak Polska stanowią fundamentalny element rozwoju. Mam nadzieję, że jednolity zestaw zasad dla poszczególnych funduszy w nadchodzących latach ułatwi rozdzielanie środków, realizację projektów oraz wspomoże ich wykorzystanie na konkretne cele. Dobrym prognostykiem jest wprowadzenie przepisów ograniczających zawieszenie funduszy w określonych przypadkach, jak bezrobocie, recesja czy wykluczenie społeczne, co oznacza większą możliwość manewru w sytuacji utrzymującego się kryzysu.

Klarowne ramy strategiczne, w tym usystematyzowanie priorytetów, umożliwią ukierunkowanie zadań oraz usprawnią współpracę z poszczególnymi rządami przy zachowaniu pewnego stopnia elastyczności.